Señora Presidenta, señora Comisaria, señor representante del Consejo, Señorías, hoy estamos ante el fin de una etapa y el comienzo de otra con la Directiva sobre la orden europea de protección para las víctimas de violencia.

Sabíamos de su dificultad cuando la Presidencia española, junto con otros once Estados miembros, presentó la iniciativa en enero de

Sabíamos que la violencia contra las mujeres especialmente, aunque también contra todos los débiles, es una violencia que todavía se considera tabú, de la que no conocemos cifras europeas oficiales y de la que, por tanto, era difícil demostrar su necesidad y su urgencia ignorados los datos, ignorado el crimen y su prevención. Ha ocurrido igual con la Directiva sobre el tráfico de mujeres, sobre pedofilia. No hay cifras oficiales hay datos que los gobiernos se niegan a poner sobre la mesa, pero nadie duda de que hay tráfico de personas y de que hay pedofilia. Por esta razón, se pidió al mismo tiempo a la Comisión y al Consejo la creación de un Observatorio que podría radicar en el Instituto Europeo de la Igualdad de Género o en la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hasta este momento no tenemos más que una encuesta cuyos resultados no se conocerán hasta 2013. No es suficiente, señora Reding. Los datos que tenemos no son oficiales, pero si se habla de un 25 de mujeres que sufren violencia en Europa, hablamos de un problema grave

¿Podremos saber cuántas mujeres denuncian en Europa? ¿Cuántas tienen acceso a una orden de protección? ¿Cuántas son asesinadas?

Es tan difícil convencer a los Estados miembros, pero al menos esta Directiva la tenemos hoy aquí. La ratificamos todos después de un largo proceso donde se han vencido muchas resistencias. Si estuviéramos en el ámbito mercantil y no en el ámbito civil y penal, sin duda las soluciones habrían sido rápidas, pero es importante que sea la primera directiva que se hace en la línea de una justicia preventiva y reparadora, y que está destinada mayoritariamente a las mujeres víctimas de la violencia. Miles de mujeres europeas hoy ven con esperanza esta Directiva las asociaciones de mujeres que han luchado por ella y las que sufren el acoso y los malos tratos y esperan mucho de nosotros. Y es una directiva que protege la libre circulación de las víctimas, para que no haya un calvario de victimizaciones dobles, procedimientos dobles e interrogatorios dobles. La protección, por fin, será sin fronteras. Ahora estamos en el comienzo de otra etapa. Esperamos que los Estados miembros la transpongan con prontitud. Pero tan importante como la transposición es el seguimiento al que la Directiva obliga, la evaluación de su aplicación para que conozcamos el alcance de la primera etapa de esta Directiva. Pero con esto no hacemos más que empezar a luchar contra la violencia. Ahora es preciso, señora Comisaria, que las mujeres denuncien en Europa, que pierdan el miedo, que defiendan su dignidad, que puedan llegar a ser ciudadanas.

no está en la Carta de los Derechos Fundamentales esta posibilidad. Está la posibilidad de la tortura por parte de las instituciones estatales, pero no por parte de alguien a quien se le da afecto. Y es que esto es lo terrible de estos asesinatos que se producen en lo más oscuro del hogar. Por eso, este es el verdadero mensaje que lanzamos el maltrato no quedará impune, los crímenes se pueden evitar. Tendremos cifras de agresores y miles de mujeres que podrán respirar en paz.